Frau Präsidentin! Vielen Dank an alle Berichterstatter, die sich mit diesem Paket beschäftigt haben, und mein Dank geht auch an die Kommission! Aus entwicklungspolitischer Sicht hätte man natürlich eine ganz andere Agrarreform vorschlagen müssen. Der Entwicklungsausschuss hat hier, wie ich finde, sehr gute Arbeit geleistet, um die Auswirkung der GAP auf die Entwicklungsländer zu berücksichtigen. Wir haben überprüft, ob die Vorschläge mit unserem Streben nach Politikkohärenz in der Entwicklung, d.

mit einer abgestimmten Politik, nicht im Widerspruch stehen.

Ich bitte an dieser Stelle sehr deutlich um Unterstützung. Wir müssen uns bemühen, Synergien zwischen der Entwicklungspolitik und der Agrarpolitik zu finden. Und dabei geht es den Entwicklungspolitikern nicht darum, legitime Ziele der GAP zu untergraben. Andererseits sollten aber auch die Agrarpolitiker erkennen, dass es langfristig nicht in unserem Interesse ist, Einzelinteressen europäischer Akteure, die im Widerspruch zu den Interessen von Akteuren aus den Entwicklungsländern stehen, unbedingt zu verteidigen.

Übrigens besonders jetzt in der Wirtschaftskrise müssen wir darauf achten, dass möglichst alle Ineffizienzen in der Agrarpolitik abgeschafft werden und das Geld sinnvoll genutzt wird das sind wir dem Steuerzahler schuldig!